À l'heure où nous essayons de réduire massivement nos émissions de gaz à effet de serre, il paraîtrait tout à fait incohérent avec les politiques menées au niveau de l'Union, qu'une étude d'impact sur l'impact purement climatique en termes de gaz à effet de serre de la mise en exploitation de ces gisements ne soit pas menée avant même que toute recherche approfondie ne soit mise en place.

Vous avez dit, Monsieur le Commissaire, qu'il fallait respecter les normes environnementales, nous en prenons acte et nous nous en réjouissons. Il n'en demeure pas moins que dans les pays, et je pense notamment au mien, dans lesquels les permis de recherche sont octroyés, on constate aujourd'hui que le droit de l'environnement est totalement oublié, il ne s'applique pas, nous sommes hors la loi. La convention d'Aarhus ne s'applique pas, les populations ne sont pas prévenues, il n'y a pas d'enquête publique, il n'y a pas d'étude d'impact, il y a une dissimulation des produits chimiques dangereux qui sont utilisés. Par voie de conséquence, c'est absolument inacceptable de continuer sur une voie pareille et la vraie question, Monsieur le Commissaire, est celle de savoir s'il n'y a pas une incompatibilité entre l'exploitation de gaz de schiste sur un terrain aussi dense que le terrain européen, qui n'a rien à voir avec le terrain américain, et nos lois de protection de l'environnement ainsi que nos lois de protection de l'information

Je serai heureuse d'entendre vos réponses.